Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Eurogroupe, Mesdames et Messieurs les députés, c'est dans un contexte particulièrement positif que je vous retrouve aujourd'hui aux côtés du président de l'Eurogroupe, pour partager nos réflexions, qui sont communes en vérité, sur un sujet essentiel pour la zone euro et pour l'Union européenne dans son ensemble.

Je peux porter témoignage, ayant été auparavant ministre des finances et étant maintenant commissaire, que, depuis son entrée en fonction, il travaille inlassablement pour trouver une solution aux difficultés de la Grèce. Il a aussi émis des propos sur l'avenir de l'Union économique et monétaire. Nous aurons l'occasion d'en parler.

Nous nous rencontrons ici à un moment qui tombe à point nommé, suite à la notification par Eurostat du chiffre du déficit 2016, en début de semaine, qui valide ce que la Commission dit depuis plusieurs mois, c'est à dire que l'économie grecque s'est montrée résiliente face aux turbulences de 2015 et aux effets du contrôle des capitaux.

C'est encore, bien sûr, sous réserve de confirmation.

Ce sont là de bonnes nouvelles, mais nous devons pour autant nous garder de toute complaisance en ce qui concerne la situation économique et sociale de la Grèce. Comme je vous l'ai dit la dernière fois que j'étais parmi vous, les tendances positives observées en 2016 semblent à présent marquer le pas, en raison en particulier des retards dans la culture de la deuxième revue du programme MES et nous savons que le chômage demeure à des niveaux inacceptables en valeur absolue, notamment le chômage des jeunes. L'investissement doit également être encore relancé pour soutenir la croissance. La Grèce ne peut pas se permettre de perdre l'élan gagné en 2016. Cela nécessite un soutien constructif de tous pour accompagner le processus d'ancrage des réformes et la reprise, qui a commencé à apparaître. Pour moi et pour la Commission, cela signifie que les autorités grecques, toutes les institutions, tous les acteurs doivent être encore plus vigilants.

Tout d'abord, un accord sur le fond a été trouvé à La Valette, ce mois ci, sur les paramètres budgétaires post programme nécessaires à la conclusion de l'accord. Cela devrait également permettre de clôturer la revue et de combler les lacunes qui subsistent.

PIB. Mais ces mesures reviennent dans le fond à une recomposition des finances publiques pour renforcer la croissance et la protection sociale. En effet, le paquet comprend également à hauteur de 2 des mesures favorables à la croissance à mettre en œuvre si la Grèce atteint ses objectifs d'excédent primaire, comme nous pensons que ce sera le cas. Dans le même temps, la Commission continuera à suivre de près l'impact social du paquet, notamment sur les retraites. L'accord de La Valette et les contacts qui ont été pris depuis ont permis aux institutions de retourner à Athènes cette semaine.

Mais la mission en cours doit permettre de faire des progrès sur les éléments qui restent à traiter, tant en ce qui concerne la conditionnalité de la revue que les mesures post programme. Nous restons convaincus que, grâce aux réformes de fond et aux efforts à poursuivre dans le cadre de ce programme, l'économie grecque est capable de tourner la page d'une période longue et difficile, mais elle doit être soutenue, et non entravée par l'incertitude.

C'est une tâche qui n'est pas facile, mais nous sommes convaincus que nous pouvons y arriver. Si tout se passe de manière constructive, l'évaluation de cette seconde revue doit permettre un accord formel c'est ce que je souhaite lors du prochain Eurogroupe et ainsi ouvrir ensuite la voie au déboursement des fonds. Enfin, la Commission continuera aussi à soutenir les efforts visant à rendre la dette grecque plus

Comme vous le savez, nous avons défendu l'idée depuis un certain temps qu'une trajectoire plus réaliste pour l'excédent primaire sera nécessaire après la fin du programme. C'est ce pourquoi nous nous battons. Sans une trajectoire plus crédible, les marchés ne seront pas disposés à prêter à des taux raisonnables et la Grèce continuera à dépendre excessivement du soutien de ses partenaires européens.